Quando si rispettano le regole e i cittadini, il Movimento 5 Stelle c'è sempre, e lo abbiamo dimostrato con il nostro sì al trattato per il commercio di prodotti biologici con il Cile.